Spoštovani gospod podpredsednik, še enkrat. Kakšno oznako sem jaz nosil na uniformi, je drugo vprašanje. Pomembno je, da sem jaz takrat bil prostovoljni gasilec gasilskega društva Spodnja Kungota in da je uniforma moja in jo nosim jaz in sem na njo ponosen in nikomur ne dovolim, da bi v državnem zboru zlorabljal svoj, svoj poslanski sedež zato, da bi lagal pred vso slovensko javnostjo, to je pa nedopustno in